Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einem von afrikanischen und europäischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern initiierten Aufruf zum Hunger am Horn von Afrika, heißt es, dass die Notleidenden nicht des Mitleids, sondern der Verwirklichung ihrer Rechte als Bürgerinnen und Bürger dieser Welt bedürfen. Sie haben wie alle anderen Menschen Rechte, zu denen auch das Recht auf Nahrung nach Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gehört. Am Horn von Afrika wird gegenwärtig 12,5 Millionen Menschen das Recht auf Leben und Nahrungsmittelsicherheit beschnitten.

Und die aktuellen Zahlen für die Hungernden weltweit belaufen sich nach Schätzungen der FAO bereits wiederum auf über eine Milliarde Menschen. Bei der Erarbeitung des heute vorliegenden Berichts haben sich die Mitglieder des Entwicklungsausschusses von zwei Prämissen leiten lassen Zum einen von der Frage, ob die Europäische Union ausreichend ihre Verantwortung wahrnimmt, damit die Hungernden in der Welt direkten Zugang zu Nahrungsmitteln man kann das auch erweitern auf sauberes Trinkwasser und Energieversorgung haben. Zweitens Wie sichert die Europäische Union die notwendige Kohärenz ihrer Politiken zur Durchsetzung der entwicklungspolitischen Zielsetzung auf der Basis des Lissabonner Vertrags, Artikel 7 und Artikel 208? Mit Blick auf die beiden Mitteilungen der Kommission vom vergangenen Jahr zum EU Politikrahmen zur Unterstützung der Entwicklungsländer und auch zur humanitären Hilfe im Ernährungsbereich kann gesagt werden, dass die Kommission eine Reihe von Prämissen gesetzt hat, die wir als Ausschuss unterstützen, dass wir aber der

Nur unzureichend ist zum Beispiel erkennbar, wie die notwendige Kohärenz zwischen allen betreffenden Politikbereichen gesichert werden soll, wie vor allem in der internationalen Handelspolitik bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik entsprechende Korrekturen gesetzt werden. Ein entscheidender Mangel bleibt, dass dem Kampf gegen den Hunger in der Welt längst nicht der notwendige Stellenwert in den politischen Agenden der internationalen Institutionen eingeräumt wird, auch nicht in der politischen Agenda der Europäischen Union. Hungerkatastrophen kommen selten über Nacht. Es gibt viele Ursachen.

Handelspolitik genau das wieder zunichte gemacht wird. Hier haben wir noch jede Menge zu tun.